Die Kommission als Hüterin der Verträge hat in dieser Rolle nicht immer eine angenehme Position. Die Kontrolle der Anwendung des EU Rechts und die Kompetenz, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, macht die Kommission nicht überall beliebt, ist jedoch eine der wichtigsten Aufgaben der Kommission.

Das ist zwar geringer als im Vorjahr, aber eine viel zu hohe Zahl. Deshalb fordert das Parlament auch Entsprechungstabellen und Leitlinien für deren Verwendung. Aus den Tabellen soll klar zu erkennen sein, welcher Teil einer Richtlinie mit welchem nationalen Text umgesetzt wird. Nach 10jähriger Blockade seitens des Rates ist es erfreulich, dass nun eine Einigung besteht und die Mitgliedstaaten Entsprechungstabellen in bestimmten Fällen vorlegen. So wird in Zukunft leichter kontrolliert werden können, ob eine Richtlinie im jeweiligen Mitgliedstaat richtig umgesetzt worden ist oder nicht. Der vorliegende Bericht von Frau Lichtenberger stellt die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der europäischen Gesetzgebung. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass sie Rechtssicherheit haben und wissen, welche Rechte ihnen im Binnenmarkt zustehen. Sollten sie betroffen oder beteiligt sein und etwa mittels einer Petition auf den Verstoß aufmerksam gemacht haben, so müssen sie die Verfahren nachvollziehen können und die für sie wichtigen Informationen bekommen. Wir Abgeordnete werden immer wieder mit Problemen konfrontiert, die allein auf der schlechten Umsetzung von EU Recht in nationales Recht basieren.